Propagowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego może pełnić rolę doskonałego instrumentu wzmacniającego tożsamość zarówno Europy, jak też poszczególnych państw członkowskich. Niezmiernie ważne jest, aby ten wspaniały dorobek wielu pokoleń był w odpowiedni sposób pielęgnowany i eksponowany, szczególnie wobec coraz powszechniej pojawiających się interpretacji kontestujących jego zasadność. Realizacja założeń programu powinna uwzględniać działalność branżowych organizacji kulturalnych, w tym pozarządowych, a także wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i instytucji. Wówczas stanowić on będzie wartościowe uzupełnienie krajowych, regionalnych i lokalnych przedsięwzięć. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest propozycja włączenia do programu również krajów partnerskich, z których większość wywodzi się przecież z tożsamego europejskiego kręgu kulturowego.